Revize jeho fungování ovšem poukázala na řadu limitů, které brání efektivnějšímu vymáhání nastavených pravidel. Dozorové orgány v rámci vnitřního trhu EU musí spolupracovat doslova na dennodenní bázi a mít dostatečné pravomoci a nástroje k řešení přeshraničních případů.

Připomínám, že návrh patří mezi priority strategie jednotného digitálního trhu. Předložená aktualizace stávajících pravidel pro přeshraniční spolupráci v oblasti dozoru má zajistit rychlejší, aktivnější a důslednější vymáhání předpisů. Potřebujeme účinné mechanismy, které také zamezí různorodým přístupům k vymáhání práva u téhož porušení. Dovolte mi přiblížit několik konkrétních opatření, kterými má toto nařízení přispět ke zvýšení ochrany spotřebitelů a nastavení férových podmínek pro všechny podnikatele na vnitřním trhu. Předložená legislativa podstatně posílí pravomoci dozorových orgánů v oblastech vyšetřování, vymáhání práva a stanovení nápravných opatření. Usnadnit vyšetřování má nově dozorovým orgánům ve všech státech EU například možnost kontrolního nakupování zboží pod skrytou identitou. Dozorové orgány budou mít pravomoc ukládat sankce a požadovat od obchodníka závazek nabídnout spotřebitelům, kteří utrpěli škodu, odpovídající nápravu. Nová pravidla zlepší vymáhání spotřebitelských práv také v online prostředí. V případě hrozícího rizika závažné a nenapravitelné újmy poškozující zájmy spotřebitelů budou moci dozorové orgány vyžadovat pozastavení internetové stránky v případě, že její provozovatel nereaguje a odmítá zjednat nápravu. Dozorové orgány by také měly mít pravomoc požadovat informace od registrátorů domén a bank ke zjištění totožnosti odpovědného obchodníka. Podvodné internetové stránky jsou narůstající fenomén, který je pro zodpovědné orgány v současné době složité účinně potírat. Důležitou součástí nařízení jsou pravidla pro vykonávání zmíněných pravomocí. Zde jsme byli velmi důslední v tom, aby výkon byl přiměřený v souladu s právem Unie, vnitrostátním právem a zásadami Listiny základních práv. Členské státy si i nadále, stejně jako dosud, budou moci zvolit, zda příslušný orgán bude vykonávat pravomoci přímo nebo prostřednictvím podání k soudům. Děje se tak již podle platného nařízení a není nutné v tomto ohledu podle mého názoru nic měnit.

rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí. Jedná se o nový nástroj, v jehož případě se předpokládá složité vyšetřování a koordinované vymáhání práva ve velkém množství členských států. Koordinační rolí bude v tomto případě vždy pověřena Komise, každý ze zapojených aktérů bude ovšem jasně vědět, co se od něj očekává a jak postupovat. Zlepší se také fungování databáze a systému výměny informací, díky Evropskému parlamentu bude celý systém spolupráce i více transparentní. Revize pravidel také zlepší postavení spotřebitelských organizací, které budou moci dozorovým orgánům oficiální cestou poskytovat informace o podezření na porušování práv. S informacemi od spotřebitelů takzvaně z první ruky dozorové orgány dosud často nemohly nebo nechtěly pracovat, což se změní. Stranou nezůstanou ani obchodní sdružení, která rovněž dobře znají trh a mají informace, ke kterým se dozorové orgány leckdy nemusí dostat. Dozorové orgány budou také moci snáze koordinovat vyšetřování spotřebitelských trhů. V momentě, kdy tržní trendy, stížnosti spotřebitelů nebo jiné náznaky ukážou, že by mohlo dojít nebo již dokonce dochází k rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, může být svolán celoevropský průzkum a mohou být přijata závazná opatření ve všech členských státech. Dosud se tak dělo v omezené míře a pouze v online prostředí. Věřím, že nařízení bude účinným nástrojem na postihování všech dobře známých nezákonných praktik, ale poslouží také například v boji proti dvojí kvalitě výrobků a všude tam, kde jsou spotřebitelé diskriminováni nebo se s nimi nejedná fér. Usnadnění výměny poznatků dozorových orgánů z jednotlivých států a možnost společně zakročit je hlavní devizou této legislativy.